Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole pour demander que notre Assemblée se déclare clairement pour des sanctions financières et techniques contre l'Iran. Bien sûr, il y a de très nombreux arguments contre des sanctions, car elles auront des conséquences sur la vie des citoyens iraniens. Mais le pire, Monsieur le Président, pour les citoyens iraniens ne serait pas la pénurie induite par ces sanctions, le pire serait notre silence, le pire serait notre inaction. Des sanctions, Monsieur le Président, signifieraient que nous ne sommes pas indifférents et je crois que c'est là l'essentiel.